Panie Przewodniczący! Z punktu widzenia Komisji Kultury 6 punktów przesądza o tym, że budżet można uznać za satysfakcjonujący. Po pierwsze, zwiększenie oczywiście programów Erasmus, o co walczyliśmy od samego początku. Efekt jest więcej niż satysfakcjonujący 5 milionów więcej na Kreatywną Europę. To bardzo istotne i bardzo ważne, bo tam mieliśmy największe niedoszacowanie. 3,9 mln euro więcej na instrument międzysektorowy Kreatywna Europa bardzo dobra decyzja.

Z mojego punktu widzenia bardzo satysfakcjonujące jest zwłaszcza zakwalifikowanie blisko 20 projektów pilotażowych na 29 zgłoszonych. To najlepszy wynik w ostatnich latach. I milion na specjalne doroczne dodatkowe wydarzenia.